Herr Präsident! Dass Präsident Mursi sich zunächst über die Richter stellte und nun eine umstrittene Verfassung um jeden Preis durchsetzen will, kann man wahrscheinlich nur als ersten Schritt hin zu einer islamischen Diktatur deuten. Die Revolution ist jedenfalls insofern gescheitert, als in den vergangenen beiden Jahren weder über die Rolle der Religion noch über die Frage der Neuordnung des Landes eine Einigung gelang. Fest steht, das einstige Hoffnungsland der Arabellion sitzt auf einem Pulverfass aus ideologischen Gräben, einer tief gespaltenen Gesellschaft, rechtlichem Chaos und wirtschaftlichem Niedergang. Klar ist auch, dass die angestrebte Aufhebung der Gewaltenteilung demokratischen Grundsätzen sicherlich widerspricht und dass für die Sorgen der Menschen, wie die steigende Arbeitslosigkeit, zu wenig getan wird. Um einen Bürgerkrieg zu verhindern, reicht es sicher nicht, die Demonstranten als schariafeindliche Christen und Mubarak Anhänger zu verunglimpfen. Vielmehr ist wahrscheinlich eine Überarbeitung der Verfassung notwendig, und die EU Hilfen sollte man in Zukunft an die Gewährleistung der Menschenrechte der ägyptischen Christen koppeln.